Emellett azonban az emberi és kisebbségi jogi problémák eltérő felfogását nyíltan fel kell vetni, ahogy azt a brit és a német kormányfő megtette. A magyar miniszterelnök ezzel szemben sajnos ezt elmulasztotta, sőt, az EU közös irányvonalától eltérően Orbán Viktor már stratégiai szövetségesnek nevezte Kínát, azt az országot, amely felemásan érvényesíti az emberi jogokat, korlátozza a szólás és a sajtó szabadságát, súlyosan megsérti a tibeti és más kisebbségek jogait. Vajon Kína ezekben a kérdésekben is stratégiai szövetségesnek tekinthető? A kínai miniszterelnök magyarországi látogatása során az idegenrendészeti hatóságok durva módon megakadályozták a tibeti kisebbség békés tüntetését. Ez ellen többen tiltakoztak, köztük a Fidesz EP képviselői, Szájer József, Gál Kinga, Gyürk András is.